Am votat în favoarea raportului și salut accentul pus pe finanțarea măsurilor de combatere a discriminării minorităților și de consolidare a statului de drept în țările în curs de aderare. Fiindcă vorbim și despre Balcanii de Vest, știm cu toții că există în continuare probleme cu respectarea drepturilor minorităților în regiune. Este și cazul românilor din Valea Timocului, care sunt intimidați de autoritățile locale din cauză că doresc să își păstreze identitatea. În luna octombrie, spre exemplu, mai mulți români prezenți la sfințirea unei troițe au fost anchetați fără nicio bază legală. Astfel de lucruri se întâmplă în ciuda semnării de către Serbia a protocolului privind minoritățile cu România. Fac astfel apel la autoritățile sârbe să respecte criteriile de la Copenhaga, o condiție esențială pentru avansarea integrării.